herra forseti ég vil í upphafi ræðu minnar þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir ágæta skýrslu um utanríkismál og ég lýsi sérstakri ánægju með áherslur hennar í þróunaraðstoð og þróunarsamvinnu

það er svo að það er vaxandi áhersla á málefni kvenna í alþjóðlegu samhengi sem er í fullu samræmi við þúsaldarmarkmið sameinuðu þjóðanna og baráttunni fyrir bættum heimi jafnari skiptingu lífsgæða friði og öryggi það er grundvallaratriði til að útrýma fátækt og hungri og að fást við erfið heilsufarsvandamál að leggja áherslu á málefni kvenna og barna í þeirri baráttu þessar áherslur falla líka vel að nýjum áherslum fyrir íslensku friðargæsluna um að þau verkefni verði unnin í nánu samstarfi við þróunar og hjálparstarf þetta finnst mér vera mjög góðar áherslur og það verður ánægjulegt að fylgjast með því hvernig þessi mál muni þróast á næstu árum ég vil líka í þessu

þar höfum við að sjálfsögðu rætt alveg sérstaklega um málefni kvenna einkum í tengslum við sjálfbæra þróun það hafa sótt þessa fundi mjög margar sterkar konur til dæmis frá afríkuríkjunum þessir fundir hafa verið mjög gagnlegir og upplýsandi það er líka gaman að geta upplýst það hér að þetta er frumkvæði sem kemur frá norrænu umhverfisráðherrunum sem hafa margir hverjir verið konur svoleiðis að það er enginn vafi í mínum huga að það mun skila sem sagt árangri að leggja sérstaka áherslu akkúrat á málefni kvenna í þessu samhengi það er líka augljóst að endurskoðun laga um þróunarsamvinnustofnun er brýn og það er mjög skynsamlegt að það sé unnið samtímis að nýrri

fundi í allsherjarráði sameinuðu þjóðanna og fylgjast með störfum þar

verið að vinna að framboði íslands til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna mér finnst það vera fyllilega tímabært að við íslendingar sækjumst eftir því að eiga þar sæti við höfum verið meðlimir í sextíu ár og hinar norðurlandaþjóðirnar hafa átt sæti í öryggisráðinu svoleiðis að það er alveg ljóst að við eigum að láta okkar rödd heyrast þar og sækjast eftir þessu af fullum krafti það er auðvitað mjög mikið verk að vinna framboði okkar fylgi og tryggja okkur stuðning til þess á vettvangi sameinuðu þjóðanna þessa mikilvæga verkefnis og ekki síst þegar það þarf aukinn meiri hluta atkvæða þjóðanna til að öðlast slíkt sæti það var athyglisvert að upplifa það líka á þessum tíma sem ég sótti allsherjarþingið að það var verið að stofna svokallaðan peace building fund það eru tuttugu þjóðir sem tóku þátt í því

eru ein þessara þjóða þessum sjóði er ætlað styðja við friðaruppbyggingu á stríðshrjáðum svæðum og samtals hafa þessar tuttugu þjóðir lagt fram rúmlega hundrað fjörutíu og tvær milljónir bandaríkjadala og við íslendingar þá eina milljón bandaríkjadala þáttur norðurlandanna er mjög gildur þannig að það er drjúgur hluti af þessum fjármunum sem mun koma frá norðurlöndunum ég vil líka gera það að sérstöku umtalsefni hér hvað það er mikilvægt að við leggjumst á eitt til þess að afla okkur íslendingum fylgis til að eiga sæti í öryggisráði sameinuðu þjóðanna þar tel ég að við þingmenn á hinu háa alþingi höfum heilmikið verk að vinna á alþjóðlegum vettvangi við tökum þátt í margs konar alþjóðlegu samstarfi og getum þar lagt þessu máli lið ég endurtek það hér að ég tel að við höfum mjög margt til málanna að leggja í öryggisráði sameinuðu þjóðanna

það var einstaklega ánægjulegt að sækja það þing það var jákvætt og mikill samhljómur í málflutningi það sem í raun og veru stendur upp úr að loknu norðurlandaráðsþinginu er hvað það er mikill vilji til þess að efla norrænt samstarf þegar við lítum til baka við skulum segja svona tíu ár aftur í tímann eða rúmlega það þegar norðurlandaþjóðirnar bæði svíþjóð og finnland voru að taka ákvörðun um að ganga í evrópusambandið þá var ekki spáð vel fyrir norrænu samstarfi en þá voru samt nokkrir sem sögðu og það var greinilega mjög framsýnt fólk sem sagði að þetta mundi breytast í tímans rás vegna þess að þetta samstarf hefði svo mikla sérstöðu í alþjóðlegu samstarfi í svæðisbundnu alþjóðlegu samstarfi að menn mundu átta sig á því innan tíðar hversu gildur þáttur þetta er og á að vera í samstarfi þessara þjóða það sem var einstaklega gleðilegt líka var að norðurlandaráð lét gera skoðanakönnun meðal íbúa norðurlandanna um afstöðu þeirra til norrænnar samvinnu þetta var gert núna í haust fyrir

þar kom fram að það er mjög mikill áhugi á að styrkja samstarf norðurlandanna þá má kannski segja að þau lönd ísland og noregur sem ekki eru í evrópusambandinu hafi lagt sérstaka áherslu á þetta en það var samt mjög athyglisvert að það er vaxandi áhersla almennt líka á hinum norðurlöndunum og mér fannst það ekki hvað síst til dæmis með danmörku sem er það land norðurlandanna sem hefur verið lengst í evrópusambandinu svoleiðis að þetta fannst mér mjög athyglisvert og það er líka mjög athyglisvert að það er samhljómur á milli áherslna almennings og þeirra mála sem verið er að vinna að í norrænu samstarfi og nægir þar að nefna til dæmis umhverfis og náttúruverndarmál og alþjóðlega glæpastarfsemi og baráttuna gegn henni þetta eru mál sem almenningur hefur gríðarlega mikinn áhuga á að sé unnið vel að í norrænu samstarfi það hefur svo sannarlega verið gert og er mikil áhersla einmitt á þessa málaflokka síðan hefur verið mikil áhersla á að ryðja úr

það auðvelt fyrir norræna borgara að lifa og starfa

að leysa mál sem hafa verið vandi þá koma bara einhver ný í staðinn þannig að þetta er mál sem er mjög brýnt að halda áfram að vinna að á öflugan hátt mér finnst líka gleðilegt að það hafi verið tekin ákvörðun um að opna aðalræðisskrifstofu í færeyjum á næsta ári vegna þess að færeyingar er sú þjóð sem í raun og veru stendur okkur hvað næst við íslendingar höfum líka í okkar formennskutíð í

bæði á vettvangi ráðherranefndarinnar og norðurlandaráðs þá höfum við lagt áherslu á samstarf við færeyjar og grænland samstarf við sem sagt vestnorrænu löndin svoleiðis að þarna erum við að sýna það í verki hversu mikið við metum það samstarf þá vil ég víkja nokkrum orðum að norðurskautssamstarfinu sem nokkrir þingmenn hafa gert að umtalsefni og ég tel að sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur í næstu framtíð við vorum með formennsku í norðurskautsráðinu á árabilinu tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fjögur og þá voru unnar tvær mjög merkilegar skýrslur annars vegar skýrsla um loftslagsmál á norðurslóðum og hins vegar skýrslan um mannlíf á norðurslóðum það er óhætt að segja að þetta er í raun og veru grundvallarvinna sem hefur farið fram í þessum málaflokkum sem er

svokölluð norðausturleið við það að loftslagið hefur hlýnað og það eru breytingar á íshellunni á svæðinu en jafnframt því koma líka hættur í umhverfismálunum varðandi mengun og ýmislegt fleira sem tengist því fyrri hluta árs tvö þúsund og fimm var unnin mjög merkileg skýrsla starfshóps utanríkisráðuneytisins sem heitir fyrir stafni haf þar er fjallað um tækifæri sem eru tengd siglingum á norðurslóðum mér finnst að þær niðurstöður og sú umfjöllun sem þar er sé merkilegt innlegg í þessa umræðu og fagna því að það eigi að halda ráðstefnu núna í mars á akureyri um þessi mál ég tel að það sé mjög lofsvert framtak þá vildi ég víkja bara örfáum orðum að e e s samningnum það var mikið gæfuspor fyrir okkur íslendinga á sínum tíma þegar við lögfestum aðild okkar að honum hann veitir okkur svo sannarlega og hefur komið okkur að miklu gagni til að verða aðilar að innri markaði evrópusambandsins það sem hins vegar við þurfum að skoða miklu betur er aðkoma okkar að málum meðan þau eru enn á frumstigi því ég tel að það þurfi að vera miklu nánari samvinna við evrópuþingið við þurfum að nýta betur sérfræðinefndir sem vinna að undirbúningi mála innan evrópusambandsins og e e s samningurinn tryggir okkur slíkan rétt við höfum rétt til þess að koma að málunum á frumstigi mér þótti mjög athyglisvert að thorbjörn jagland forseti norska stórþingsins ræddi þessi mál mjög opinskátt í viðtali sem var við hann í sjónvarpinu og það má eiginlega segja að þarna sé í raun og veru sameiginlegur vandi íslands og noregs að við þurfum að ganga í að koma fyrr inn og hafa fyrr áhrif áður en kemur til kasta okkar að lögfesta hið ýmsa regluverk sem okkur ber samkvæmt samningnum en ég hef þessi orð ekki fleiri en ítreka þakkir mínar til hæstvirts utanríkisráðherra fyrir mjög góða skýrslu og eins mjög góðar og málefnalegar umræður sem hafa farið hérna fram um skýrsluna